Es ist sehr bitter, wo wir heute stehen, weil sich herausgestellt hat, dass wir ohne klare europäische Vorgaben für Nachhaltigkeit mittlerweile sprechen wir eher von also sogar dem Zurückfahren ohne Einbeziehen von Menschenrechten und Offenheit, was das Handeln betrifft, zu gar keinen Ergebnissen kommen können. Da sind viele Punkte angesprochen worden. GAP es ist heuchlerisch von Seiten der Europäischen Union, wenn wir in die Verhandlungen gehen. Es ist bitter, dass da nicht etwas entsprechend passiert.

Ich denke, dass wir uns da viel intensiver mit der chinesischen Position beschäftigen und dort sehr klar die Machtfrage stellen müssen.